Herr Präsident! Wir haben gerade eben über die integrierte Meerespolitik gesprochen und da spielt natürlich auch die Fischerei eine Rolle. Ich weiß, da ich eben dieses Thema schon längere Zeit behandele, dass Fischerei normalerweise immer als letzte Politik kommt.

Und es ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig, dass sie in einem abgesicherten Bereich arbeiten und dass es keine illegale Fischerei gibt, die ihnen ihre Arbeit oder auch die Stellung am Markt erschwert. Es ist richtig, was gesagt wurde Es betrifft nicht nur die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern.

Es spielt auch eine Rolle bei uns, dass wir illegale Fischerei bekämpfen.

Das ist schon 2008 in einem Bericht unseres Parlaments über die integrierte Meerespolitik gefordert worden.